öflugar slysavarnir eru ómetanlegar og mikilvægt að öryggismál séu í lagi fyrir alla aldurshópa og ekki síst aldraða

það er því mikilvægt að tryggja eldra fólki öryggi bæði á heimilum og utan þeirra í haust sat ég ráðstefnu um slysavarnir aldraðra en þar var kynnt það sem aðrar þjóðir eru að gera í þessum efnum og sumt af því sem við erum að gera stór þáttur í slysavörnum aldraðra eru til dæmis byltuvarnir þar eru aldraðir kallaðir í göngugreiningu og eru til dæmis ástralir með forgreiningu við ákveðinn aldur til að fyrirbyggja slys til að finna þá sem eru í áhættuhópi víða eru hjúkrunarfræðingar á heilsugæslustöðvum að sinna öldruðum í hverfinu með heimsóknum og fræðslu um þessi mál og í nágrannalöndum okkar er víða hvatning til reglubundinnar hreyfingar göngu og sunds sem er reyndar hér á landi einnig mætti jafnvel vera meira en brynjólfur mogensen bæklunarlæknir sagði á ráðstefnunni að líkamsrækt væri besta yngingarmeðalið en hvað erum við að gera hér til að fyrirbyggja slys hjá þessum hópi það var spurt eru lög um hitaveituvatn nógu ströng eru kröfur um tæknilausnir í lögum til að fyrirbyggja bruna vegna hitaveituvatns slík slys eru bæði algeng hjá öldruðum og börnum og reyndar hjá fleirum

eru að detta úr innkaupakörfum svona var umræðan um þessi mál á þessasri ráðstefnu og bent á að það þarf að endurskoða ýmsa löggjöf með tilliti til öryggis aldraðra til dæmis hvað varðaði hópa með ýmsa alvarlega sjúkdóma eins og til dæmis öldrunarsjúkdóma og þar vantaði víða endurskoðun á lögum um öryggisþætti því spyr ég á þessu þingskjali hæstvirtur heilbrigðisráðherra fyrstu hvaða vinna hefur farið fram til að fyrirbyggja slys á öldruðum í heimahúsum á heilbrigðisstofnunum og á hjúkrunarheimilum annar telur ráðherra þörf á lagabreytingum til að ná betri árangri í slysavörnum aldraðra og ef svo er þá hverjar ég nefndi nokkur dæmi sem komu til tals á þessari ráðstefnu sem ég sat um slysavarnir aldraðra